Ja, najlepša hvala, spoštovana predsedujoča. Zdaj žal ministra ta trenutek ni tukaj, ampak bom vseeno postavila vprašanje, namreč Slovenija je, po ocenah, prva, zelena država na svetu in tako in kot taka seveda izjemno zaželena zelena turistična destinacija. Namreč po celostnem ocenjevanju ji je od stotih kriterijev uspelo zadovoljiti kar šestindevetdeset, in to je zares velik dosežek. Da bi se naš, turizem še bolj razcvetel, je vlada pred dvema letoma pod taktirko spoštovanega ministra, ki ga danes sicer zdajle tukaj ni, sprejela strategijo njegove trajnostne rasti s ciljem, da bi leta dva tisoč enaindvajset dosegli celo štiri milijarde prilivov od izvoza, potovanj. In, kot je videti, se nahajamo pred novo veliko privatizacijsko zgodbo, kajti za to strategijo se namreč skriva kaj? Skriva se ideja, da je hotele v državni delni državni lasti ali pa v državni lasti treba, najprej spraviti pod neko skupno streho, se pravi jih prenesti na neki posebni državni sklad v okviru SDH. Skratka, gre za nekako, upravljavsko koncentracijo, če prav razumem. Zdaj, trenutna vrednost vseh hotelov v državi znaša tam nekje po oceni okrog štiristo milijonov evrov in lahko si samo predstavljamo, velike apetite, ne, ki se bodo, zbudili ne v trenutku, ko se bo vzpostavil tako sklad, se pravi velike apetite po vodenju takšnega sklada, ampak to je šele prvi korak. Spoštovani minister, namreč citiram vašo izjavo. Izjavili ste: "Najprej se bo v hotele investiralo, se izboljšalo rezultate poslovanja in nato se bo vso zgodbo sprivatiziralo. Nikjer na svetu država ni sedemdesetodstotna lastnica, ne govorim o prodaji, ampak o privatizaciji." Konec citata. Se pravi, v hotele se bo najprej investiralo in spet bomo seveda zapravljali. Ne vaš denar, spoštovani minister, ampak naš skupni javni denar, bomo vlagali v obnovo v teh hotelov, da se bodo z njimi najprej okoristili seveda tisti, ki bodo upravljali ta sklad, in potem pa še kupci, bodoči privatni lastniki teh hotelov. In po vseh nasedlih zgodbah o privatizaciji, me pravzaprav preseneča takšna odločitev. Pravkar se namreč ukvarjate z reševanjem Adrie Airways, ki je bila prav tako privatizirana. Pa me zanima minister, zakaj pravzaprav gre pri vaši turistični strategiji? Res menite, da je treba, razprodati celotno državno premoženje, ki je bilo s trdim delom prejšnjih generacij, generacij naših dedkov in babic, naših staršev trdo prigarano. Je država res tako slaba lastnica, kot se to ves čas propagira in ali se iz tega primera Adrie Airways resnično nismo nič naučili? Kako to, da da ima ta država po eni strani polna usta ...